Frau Präsidentin! Schon wieder ein neuer Finanzskandal. So langsam verlieren wir den Überblick. Damit wir diesem ganzen Geldwäsche Finanzsteuer Skandal endlich den Garaus machen können, brauchen wir trotz der Liberalisierungswelle zwei Dinge zentralisierte starke Kontrollen und starke einheitliche

Denn dass die Geldwäschetransaktionen überhaupt stattfinden können, liegt unter anderem daran, dass die Banken ja selbst entscheiden, welche Geldüberweisungen sie für verdächtig halten und welche nicht. Tatsächlich müssen Banken die Überweisungen, die sie selbst für verdächtig halten, ja nicht einmal stoppen. Die FinCEN Files haben auch gezeigt, dass die Verdachtsmeldungen häufig so spät abgegeben werden, dass die Strafverfolgungsbehörden letztlich ja gar nicht wirklich was tun können, denn 166 Tage waren der Durchschnitt. 166 Tage da ist das Geld schon weg. Deshalb brauchen wir starke Aufsichtsbehörden, am besten ein europäisches FBI, gut geschultes Personal in den nationalen Banken selbst und eine Harmonisierung der nationalen Anti Geldwäsche Gesetze.